Tisztelt Elnök Úr! Románia köztársasági elnöke lesz az Európai Parlament vendége a holnapi napon. Klaus Johannis az Európai Néppárt pártcsaládjához tartozó PNL támogatásával szerezte meg az elnöki tisztséget 2014 ben és a Romániában élő magyar kisebbségi közösség voksainak elsöprő többségét is begyűjtötte, azóta számos alkalommal okozott csalódást választóinak. A sajnálatosan megfogyatkozott létszámú német kisebbség képviselőjéből lett román államfő számos alkalommal jelét adta érzéketlenségének, ami a nemzeti kisebbségek jogait illeti. Sőt, sajnos már meglévő kisebbségi jogokat is megpróbált visszavonni a közigazgatási törvény módosításának Alkotmánybíróságon való megóvása során. Klaus Johannis eddigi elnöki mandátuma nem a román kisebbségvédelmi rendszer példaértékűségének bizonyítéka, ellenkezőleg egy újabb ürügy a nemzeti kisebbségek valós problémáiról való párbeszéd elutasításának. A román elnökválasztások előtt egy évvel kijelenthető, Johannis elnök nem szolgáltatott okot a romániai magyar kisebbségnek, hogy az újra bizalmat szavazzon neki.